Według informacji podanej na stronie Komisji Europejskiej możemy zauważyć ogromne różnice w dysponowaniu tymi środkami z funduszu dla poszczególnych krajów.

Czy problem leży tylko w jakości projektów przedstawianych przez poszczególne kraje?